Per le comunicazioni, per cortesia, chiedete la parola prima, ma non quando ho già iniziato a discutere di un ordine del giorno. Io invito anche i colleghi che se ne stanno andando magari a rimanere un attimo perché questo dibattito è davvero importante. Stiamo parlando della preparazione della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

Però ho anche bisogno di farvi alcune considerazioni, proprio in apertura di questo dibattito. Come sapete, ieri sono stato invitato dal Primo ministro Johnson a Londra per un colloquio con lui. Ci tengo a informare l'Aula perché ho portato al Premier Johnson la posizione che il Parlamento europeo ha votato nell'ultima plenaria sulla questione della Brexit. Nonostante una certa fiducia e speranza, ho dovuto constatare che non ci sono al momento molti progressi. Come è noto, qualsiasi accordo raggiunto tra Unione europea e Regno Unito deve ottenere non solo il voto della Camera dei Comuni ma anche l'approvazione del Parlamento europeo. Pertanto, è fondamentale per il Primo ministro conoscere la nostra posizione. Il nostro approccio è molto semplice pensiamo che una Brexit ordinata, un'uscita del Regno Unito con un accordo, sia di gran lunga il risultato migliore. Come ho spiegato al Primo ministro Johnson, il Parlamento europeo non accetterà però un accordo a tutti i costi. Non accetteremo nulla che possa minare l'accordo del Venerdì Santo e il processo di pace o compromettere l'integrità del nostro mercato unico, come è stato ampiamente chiarito nella nostra risoluzione nel settembre scorso. Abbiamo esaminato le proposte presentate dal Regno Unito ultimamente, come alternativa al back stop originale. La nostra valutazione al Premier Johnson è stata che esse non costituiscono, al momento, una base per poter arrivare a un accordo. Sono delle idee, ma non sono delle proposte che sono attuabili, immediatamente attuabili. Ci sono due alternative a un accordo in questo momento l'estensione o nessun accordo. Il Parlamento naturalmente è aperto alla possibilità di un'estensione, qualora vi siano validi motivi o obiettivi precisi. Ma richiedere l'estensione è una responsabilità e una prerogativa del Regno Unito. Per quanto riguarda l'ipotesi di mancato accordo, sono stato molto chiaro sul fatto che si tratterebbe di un risultato fortemente negativo, che comporterebbe serie conseguenze economiche per entrambe le parti, ma in particolare per il Regno Unito e i suoi cittadini. Un mancato accordo sarebbe chiaramente, però, responsabilità del governo britannico. Quanto ai cittadini, ho ribadito al Premier Johnson che il Parlamento europeo continuerà a garantire che i loro diritti vengano tutelati, qualsiasi scenario si produca. Stamani ho anche avuto un proficuo incontro con lo Speaker della Camera dei Comuni John Bercow. Gli ho espresso la mia visione sul fatto che un'eventuale richiesta da parte delle istituzioni del Regno Unito di estensione del termine di recesso dovrebbe servire a ridare la parola ai cittadini britannici come ha detto quest'Aula tramite referendum o elezioni generali. Con John Bercow c'è stata piena consonanza sull'importanza del ruolo dei nostri Parlamenti nella gestione della Brexit e vi è la comune consapevolezza che un'uscita disordinata del Regno Unito dall'Unione europea sarebbe contro gli interessi dei cittadini britannici ed europei.